Face à l'ampleur de la catastrophe, la solidarité internationale doit s'organiser. Des États européens comme la France ont déjà proposé leur aide. Je me réjouis que l'Union européenne soit intervenue à son tour en débloquant un million et demi d'euros d'aide humanitaire. Le Parlement européen a lui même manifesté sa compassion à l'égard des victimes en observant une minute de silence. Cet événement doit nous faire prendre conscience de deux choses. La première, c'est que l'Union européenne ne survivra que si elle se transforme en Europe des nations en privilégiant le respect des États et des peuples, plutôt que la jungle du mondialisme ultralibéral. La seconde, c'est que les catastrophes climatiques comparables à celle qui vient de frapper l'Indonésie vont se multiplier. Outre les considérations humanitaires, il est dans l'intérêt de l'Europe d'aider les États qui en seront victimes afin d'éviter de subir une nouvelle submersion migratoire, climatique celle là.